Mon cher collègue, vous n'êtes pas novice dans cette maison et vous savez donc que, bien souvent, les textes très complexes qui passent en commission ou en séance plénière comportent bien des dispositions assez diverses et que, parfois, on peut apprécier tel ou tel aspect, considérer qu'il constitue un moindre mal, sans apprécier un texte dans sa globalité, y compris lorsqu'il impose des effets très négatifs pour notre économie. Souvent, la position d'abstention, c'est une position nuancée, une position réservée, une position de soutien partiel.

Mais l'essentiel, c'est d'en finir avec la logique du libre échange qui caractérise en toutes circonstances l'Union européenne et qui place notre économie, nos industries et nos agriculteurs dans une situation de concurrence déloyale qui est intenable.